herra forseti það er vel til fallið að ræða efnahagsmál nú á haustdögum eftir fundarhlé alþingis staðan í efnahagsmálum er mjög viðkvæm sem stendur það er mikil verðbólga við höfum upplifað gengisfall erlendir vextir hafa hækkað sumir segja að þeir séu að nálgast jafnvægi eða eðlilegt ástand en það má segja að vaxtastaða í heiminum og hækkandi hrávöruverð hækkandi olíu og matarverð sé afleiðing af bættum hag indverja og kínverja sem eru svo margir þegar þeir fara að borða og nota olíu að það hækkar verð á hvorutveggja nú afleiðing þess er sú að við búum núna við kjaraskerðingu það er ekki hægt að mótmæla því við búum við eignaverðslækkun bæði á fasteignum og hlutabréfum og spariinnstæðum þeir sem eru með óverðtryggða reikninga og allt þetta samanlagt gefur upp ákveðinn vanda sem við þurfum að glíma við hækkun olíu og matarverðs er slæmt fyrir okkur til skammtíma en gott fyrir okkur til langtíma vegna þess að við erum íslendingar orkuframleiðsluþjóð í formi áls við eigum mikla ónýtta orku enn þá mjög mikla og við erum matvælaframleiðsluþjóð því við flytjum út fisk við flytjum sennilega út meiri matvæli heldur en nokkur önnur þjóð í heiminum en það er ákveðinn vandi vissra heimila í landinu þeirra sem hafa tekið mikla áhættu með skuldum það er líka vandi ákveðinna fyrirtækja ekki margra en sumra sem hafa sömuleiðis tekið mikla áhættu og svo höfum við líka vanda bankanna sem af sömu ástæðu mikla áhættu taka í útrásinni og þetta allt saman endurspeglast í vanda ríkissjóðs sem núna þarf að gæta margra mismunandi markmiða sem rekast á ofan á allt þetta bætist svo mikið af jöklabréfum sem héldu uppi gengi krónunnar meðan þau söfnuðust upp og munu þrýsta niður gengi krónunnar þegar þau eru innleyst þannig að þetta er dálítið slæmt í morgun boðaði ég til fundar í efnahags og skattanefnd þar sem ég boðaði sérfræðinga á sviði efnahagsmála greiningardeildir bankanna þriggja fjármálaráðuneytið og fjármálaeftirlitið og aðila vinnumarkaðarins og seðlabankann til að ræða þessi mál það var afskaplega fróðlegt sem þar kom fram teiknin eru mjög misvísandi það eru misvísandi teikn í atvinnulífinu til dæmis er ástandið á vinnumarkaðnum mjög gott það er eiginlega lítið sem ekkert atvinnuleysi og er óþekkt bara á heimsmælikvarða hvað atvinnuleysið er lítið menn búast við því að það muni versna eða sumir segja að það verði eðlilegt töpuð útlán eru að aukast en það má sama segja þar þau hafa verið mjög lítil útlán bankanna vegna vanskila það var sagt sömuleiðis að ástandið hefði verið óeðlilegt en það væri að nálgast jafnvægi á fundinum menn voru ekki á því að það væri kreppa það þótti mönnum of sterkt til orða tekið það væri samdráttur þannig að ég ætla að biðja menn um að gæta að því hvernig orðanotkunin er talvert var nefnt þar líka að það er geysilegur sveigjanleiki bæði hjá fyrirtækjum og einstaklingum

á íslandi hefur sennilega lækkað þá er jafnvægisatvinnuleysi það er sennilega hugtak sem byggir því að framleiðslugeta þjóðfélagsins sé nýtt til fullnustu það hefur lækkað vegna flutning vinnuafls til og frá landinu á mjög auðveldan hátt

kaupmáttur hefur lækkað og kemur til með að lækka frekar þetta var svona niðurstaðan það kom fram hjá seðlabankanum að stýrivextir væru í reynd lágir miðað við verðbólgu það er raunstýrivextir þeir væru rétt yfir verðbólgustiginu en það sem allir eða flestir gestanna tóku fram var það að það er nauðsyn á samráði

herra forseti háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon fannst mér vera mjög neikvæður og lítið sem kom fram í hans máli utan það að menn ættu að gera eitthvað nú er ég ekki hlynntur því að menn standi í einhverju óðagoti heldur að menn séu með þá yfirvegaðar aðgerðir

talaði um heimskreppu

og hann vildi lækka vexti efla gjaldeyrisforðann hver vill það ekki svo sagði hann að það er ekki fallegt nema það veiðist það er nú svo sem alveg rétt og ég minni á það að í njálssögu kemur fram að þar mælti gunnar á hlíðarenda fögur er hlíðin svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sýnst með leyfi herra forseta bleikir akrar og slegin tún mun ég ríða heim og fara hvergi þetta sagði gunnar á hlíðarenda og hvað benti hann á bleika akra og slegin tún sem ekki höfðu farið í umhverfismat hann benti á atvinnutækifærin hann benti nefnilega á það sem þurfti að gera til þess að fólk gæti lifað verðmætasköpun verðmætasköpun já uppbyggingu auðlinda og ég vil taka það fram að ef landnám íslands hefði farið í umhverfismat þá hefði því örugglega verið hafnað guðjón arnar kristjánsson vildi halda hækkunum opinberra gjalda niðri hann vildi auka þorskveiðar ganga sem sagt á stofninn að mínu mati og svo gagnrýndi hann seðlabankann hann vildi sem sagt lækka vextina ég veit ekki hvað erlendir greinendur mundu segja ef þetta allt yrði gert ég er hræddur um að þá mundi nú eitthvað bresta traustið á íslensku atvinnulífi en þetta var sem sagt niðurstaða fundar sem ég hélt í morgun með þeim efnahagssérfræðingum sem við eigum hér á landi að mínu mati við íslendingar erum mjög vel búin til að taka á þessum vanda og hér er ekkert atvinnuleysi eins og kom fram á fundinum það er ekkert atvinnuleysi þetta litla atvinnuleysi á íslandi telst ekki neitt í útlöndum ég þekki ekki eitt einasta land sem er með svo lítið atvinnuleysi við erum mjög vel undir það búin að takast á við þetta staða ríkissjóðs er glimrandi góð hann er meira að segja með afgang á hverju einasta ári það er þáttur ríkisvaldsins í því að halda niðri þenslu það er að skila afgangi og hann er búinn að gera það síðustu tölur voru áttatíu milljarðar fyrir árið tvö þúsund og sjö staða atvinnulífsins er mjög góð hún er eftir lækkun skatta einföldun kerfa og einkavæðingu bankanna þá er staða atvinnulífsins mjög góð atvinnulífið er mjög vel í stakk búið til að takast á við þessa alþjóðlegu kreppu sem nefnd var hérna sem guðni ágústsson nefndi heimskreppu ég vil nú ekki ganga alveg svo langt við erum með stóraukinn útflutning stóraukinn útflutning og hækkun útflutningsverðs eins og ég gat um áðan verð á orku og matvælum hefur hækkað þannig að verð á sjávarvörum eða útvegsvörum og áli sem tengist orkuverði hefur hækkað umtalsvert og útflutningurinn á áli hefur tvöfaldast hann mun tvöfaldast á þessu ári miðað við síðasta ár og hann mun aukast enn frekar á næsta ári þannig að nú eru sem sagt álið og virkjanirnar að bjarga okkur úr þessum vanda já þannig er nú það ég vil benda á það líka að hér fyrir nokkrum árum fyrir svona einum eða tveimur áratugum þá var ein stoð undir íslensku atvinnulífi það var sjávarútvegurinn sjötíu prósent af útflutningi var sjávarútvegur nú erum við með fjórar stoðir við erum með sjávarútveg við erum með álið sem er orðið stærra og við erum með ferðamannaiðnað og við erum með fjármálageirann við erum með miklu dreifðari áhættu ef það gengur illa í einum geiranum eins og núna í fjármálageiranum þá ganga hinir